Hvala lepa. Spoštovana gospa ministrica, že nekaj časa je jasno, da so starši slepih in slabovidnih otrok upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot zakoniti zastopniki svojih otrok in pa do dodatka za nego otroka, skladno z Zakonom o starševskih in družinskih prejemkih. Od leta dva tisoč tri pa vse do junija dva tisoč petnajst, se je po navodilu resornega ministrstva in centra za socialno delo napačno tolmačil stočetrti člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - češ da morajo starši med obema dodatkoma izbirati. Po meni znanih informacijah se je večina staršev zaradi višine sredstev odločila za prejemanje dodatka za pomoč in postrežbo. Gre torej za napako države. Odločitev višjega delovnega in socialnega sodišča iz leta dva tisoč dvanajst, ki je potrdilo staršem o napačnem tolmačenju zakonodaje, v obrazložitvi navaja, da je pravica do dodatka za nego otroka pravica staršev in posredno otroka. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo pa je osebna pravica, ki jo pridobijo slepi ljudje, torej otroci. Na podlagi odločitve so se nekateri starši odločili za vložitev tožbe za izplačilo neupravičeno odvzetih sredstev. Sodišče jim je ugodilo, vendar pa naj bi po vašem tolmačenju šlo za odločitve v individualnih sporih. Veseli me, da je vlada naredila korak naprej. Predstavniki resornega ministrstva, Ministrstva za pravosodje in Državnega odvetništva, ste se namreč letos februarja dogovorili, da se v vseh odprtih socialnih sporih, sodišču predlaga priklic že razpisanih narokov in preložitev slednjih za na nedoločen čas. Razlog za za tako odločitev je priprava normativnih rešitev, ki bodo upravičencem omogočile izplačilo neizplačanih dodatkov, prav tako naj bi se določila normativna podlaga glede plačil stroškov, ki so že oziroma bodo nastali v teh postopkih. Zato vas, spoštovana ministrica, sprašujem, kdaj bo zakonodaja pripravljena in kdaj bodo upravičenci prejeli svoja sredstva. Dejstvo je - verjetno se strinjate tudi sama, da je večletno čakanje popolnoma neprimerno. Hvala za vaš odgovor.